Consider important ca directoratele generale din cadrul Comisiei să își intensifice activitățile de formare și sprijinire a regiunilor, pentru elaborarea și realizarea strategiei de cercetare și inovare.

precum și investitori și furnizori de servicii de asistență pentru întreprinderi, cum este cazul, de exemplu, pentru industriile creative și culturale.